Un million d'espèces sur huit est en voie d'extinction.

L'avenir de l'humanité est menacé par ces États qui saccagent les forêts présentes sur leur territoire ou par ces multinationales pour qui le pétrole peut ruisseler à flot tant que le profit ruisselle avec.

C'est désormais l'impératif écologique qui doit dépasser les logiques nationales si nous voulons défendre notre avenir commun. Au lieu de continuer à piller la nature comme si nous pouvions l'exploiter sans limite, nous devons enfin la considérer comme un commun planétaire qui a le droit de se régénérer. Il ne s'agit pas ici que d'un changement philosophique nous devons donner un statut juridique à la nature pour protéger réellement le vivant.